Paní předsedající, já jsem rád, že se zabýváme na plénu Evropského parlamentu zase jednou situací ve Venezuele. Skutečnost je totiž taková, že pokud jde o Latinskou Ameriku, tak levice Evropského parlamentu, která tady převládá, to si přiznejme, se velice ráda strefuje do režimů např. v Brazílii nebo v Kolumbii, prostě do těch, které považuje za pravicové, a naopak velice ráda mlčí o režimech, které bychom směle mohli označit za levicové diktatury, ať je to Kuba nebo Nikaragua nebo konec konců Venezuela. Takže je dobře, že jsme se tím zabývali, a je dobře, že se tím zabýváme, a je dobře, že se tím budeme zabývat, a myslím, že neústavní kroky, porušování lidských práv a vůbec tragická ekonomická situace, do které zavedl Venezuelu socialistický režim, je důležitá věc na naší zahraničně politické agendě.